Pani Prezydent! Pozwólcie, Drodzy Koledzy, że jako wiceprzewodniczący Parlamentu, który odpowiada za współpracę z krajami Partnerstwa Wschodniego, skupię się właśnie na tym priorytecie litewskiej prezydencji. Zgadzam się z opinią, że szczyt Partnerstwa w Wilnie ma szansę być wydarzeniem historycznym. Parafowanie umów stowarzyszeniowych z Mołdawią, z Gruzją, wierzę, że również z Armenią, a zwłaszcza podpisanie takiej umowy oraz porozumienia o wolnym handlu z Ukrainą to będzie nie tylko spektakularny sukces prezydencji i zwieńczenie wielu lat żmudnych działań dyplomacji europejskiej, ale to będzie prawdziwy geopolityczny zwrot, kładący, mam nadzieję, fundament pod bezpieczniejszą, bardziej demokratyczną, po prostu lepszą przyszłość naszej części Europy. Świadomość wagi tego wydarzenia nie może jednak przesłaniać nam problemów, zwłaszcza z praworządnością i poszanowaniem praw człowieka, jakie wciąż istnieją w krajach aspirujących do politycznego stowarzyszenia z Unią Europejską. Chcę z tego miejsca wyraźnie oświadczyć nie można myśleć o europejskiej perspektywie, trzymając pod kluczem więźniów sumienia lub oponentów politycznych. W tej sytuacji oczekujemy, jeszcze przed szczytem w Wilnie, że nie będzie na Białorusi więźniów politycznych. Liczymy również, że zmieni się rozwój sytuacji politycznej w Gruzji, gdzie kolejni politycy opozycji trafiają do więzienia, mimo że jak na przykład były premier Merabiszwili nie uchylali się od kontaktów z wymiarem sprawiedliwości. I wreszcie mamy nadzieję na gest, humanitarny gest, prezydenta Ukrainy w sprawie swojej niedawnej rywalki w wyborach prezydenckich, pani Julii Tymoszenko. I na końcu, Pani Prezydent, życzę Pani również, aby prezydencja litewska przyniosła realne postępy w negocjacjach nad ułatwieniami wizowymi dla obywateli krajów naszego Wschodniego Sąsiedztwa. My znamy ich dobrze, Litwini, Polacy, wiemy, że są to ludzie, którzy zasługują na swobodny wjazd do Unii Europejskiej. Będzie z tego pożytek. I dołączam do słów mojego kolegi Pawła Kowala niech ta prezydencja będzie również przełomem w relacjach bilateralnych polsko litewskich. Tego z całego serca Pani życzę!